Cred că, în regim de urgență, Uniunea Europeană este obligată să evalueze cât din datoria publică europeană se află în mâinile Chinei și să pornească la o nouă negociere cu China pentru că relațiile sunt reglementate de un acord vechi, cel din 1985. Cred că soluția este un parteneriat strategic cu China și în același timp acest raport ne permite să ne mai punem două întrebări de ce am eșuat noi în Africa și în America Latină și China începe să aibă succes și care sunt soluțiile pentru a încerca să recuperăm acest dezechilibru în favoarea Uniunii Europene pentru că, trebuie să recunoaștem, o putere emergentă și cu o putere tradițională